Tisztelt Főképviselő asszony! Az ITRE Bizottság tagjaként szeretnék kérdezni Öntől konkrétan az Európai Unió által Irán ellen hozott energiaembargóval kapcsolatban, amely véleményem szerint egyértelműen politikai döntés. Amikor ez a döntés megszületett, jól átgondolták e Önök, hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek az európai biztonságos energiaellátásban keletkező zavarokkal kapcsolatban? Hogyan fogjuk majd választóinknak itt Európában elmagyarázni azt, hogy miért kerül egy liter üzemanyag több mint 2 euróba, illetve hogy fogjuk majd megoldani azt a problémát, hogy majd kígyózó sorok fognak kialakulni a benzinkutakon? Kérdezem én ezt annak a tükrében, hogy tudomásom szerint az iráni állam beengedi területére a Nemzetközi Atomenergia ügynökség vizsgálóbizottságát, és jelenleg nem találtak, illetve nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy Irán valójában háborús célokra fejlesztene ki atomenergiát.